Les intérêts des consommateurs seront mieux protégés.

Une clause de révision forcera la Commission à surveiller l'évolution et à proposer éventuellement des corrections. Nos propositions aideront à ériger des barrières sérieuses contre la spéculation sur les marchés des matières premières et notamment les produits agricoles.

Le fait d'imposer des freins à cette spéculation de plus en plus insaisissable va aider les investisseurs à long terme et pénaliser les chasseurs de primes quotidiennes. Les marchés financiers sont nécessaires mais doivent servir l'économie réelle.